Dus is er nood aan grensoverschrijdende samenwerking. Dat betekent samenwerking tussen de administraties van de lidstaten, samenwerking met Europol, samenwerking met Eurojust, samenwerking ook met OLAF.

Zorg ook voor geharmoniseerde administratieve sancties.